niezwykle ważnej debacie, o pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, opuścili salę albo zajęli miejsca? Myślę, że temat jest tak ważny, że powinniśmy w skupieniu dyskutować na temat pomocy Unii Europejskiej.

Drogie Koleżanki!

Ale przede wszystkim Ukraińcy, którzy na Ukrainie, od Lwowa do Ługańska walczycie o integralność i suwerenność swojego państwa! Drodzy Przyjaciele i Drodzy Bracia! Chciałbym, aby dzisiejsza debata była bardzo donośnym głosem ze strony Parlamentu Europejskiego, który popłynie do Was i doda Wam siły w Waszej walce o to, co dla nas w Unii Europejskiej jest święte, ale o to, co my zdobyliśmy już jakiś czas temu o wolność, o demokrację, o uczciwość w gospodarce, uczciwość w państwie, integralność kraju. Wy na Majdanie ci, którzy zginęli, ci, którzy walczą jesteście dla nas wzorem, jak dzisiaj możemy walczyć o te wartości, które dla nas były zawsze najważniejsze. Wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj w tej Izbie na temat jak pomóc Waszemu krajowi. W jaki sposób możemy przyczynić się do tego, aby pomóc Waszemu wspaniałemu krajowi, który dzisiaj dla nas wszystkich jest nadzieją, dla nas wszystkich jest wzorem tego, w jaki sposób w praktyce, w walce realizować wartości europejskie. A więc jak możemy Wam pomóc, abyście wygrali, abyście skutecznie przeciwstawiali się tym, którzy z Kremla chcą narzucić Wam swoją wolę, swoją władzę. Otóż dzisiaj jest ten moment. Dzisiaj już nie tylko rozmawiamy o tym, jak Wam pomóc, jak Wam dodać otuchy, ale dzisiaj mówimy o tym, jak to zrobić konkretnie, jak Wam pomóc. Macie olbrzymie zadania, przyjęliście wspaniały program reform, bardzo trudnych reform, bardzo kosztownych reform, kosztownych także społecznie, wiemy o tym doskonale. Ale my chcemy, żebyście wiedzieli, Wy Ukraińcy, nasi przyjaciele, że Unia Europejska nie prezentuje swoich idei tak bez jakiegoś kosztu, tylko po to, abyście je naśladowali, że my również jesteśmy w stanie brać w tej Waszej walce i w tych Waszych kosztach udział. Dlatego dzisiaj bardzo chcę, abyśmy rozmawiając o zniesieniu ceł, redukcji taryf na Wasze produkty, pamiętali o tym, że to jest nasz europejski wkład w Waszą walkę. Bardzo Was z tego miejsca pozdrawiamy, a ja proszę wszystkich tych, którzy będą brali udział w tej debacie o to, by jutro bezwarunkowo, bez żadnych poprawek, poparli jutro projekt.